Am votat în favoarea raportului deoarece consider că schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să fie utilizate în folosul ambelor părți. Eliminarea taxelor asupra comerțului bilateral ar putea avantaja acele state membre care adoptă politici de stimulare a investițiilor. Este și cazul României, care prin parteneriatul strategic cu Statele Unite promovează cooperarea în mai multe domenii. Pe lângă apărare și cooperare în cadrul NATO, SUA și România s au angajat să intensifice legăturile în domenii cheie, precum securitatea energetică și sectorul IT. Companii de renume din domeniul IT sau al băuturilor carbogazoase operează cu succes de mai mult timp pe piața românească. Forța de muncă înalt calificată i a determinat să și transfere o parte din activitate în țara mea. De asemenea, alți investitori, precum Chevron, și au făcut intrarea în domeniul energiei.